Le collègue Caspary l'a répété, le Parlement européen a fait son travail pour protéger un certain nombre de secteurs essentiels à la viabilité de l'économie européenne et à l'emploi en Europe. La même année, en 2013, ce Parlement s'est battu pour protéger l'industrie photovoltaïque contre le dumping chinois, et ce n'est pas la Commission qui a été coupable, ce sont les États membres qui, en fonction de leurs intérêts purement nationaux, ont refusé de protéger l'industrie photovoltaïque européenne. Même chose avec la sidérurgie. L'Europe n'est pas simplement un marché. L'Europe ne doit pas être dogmatique du point de vue du libéralisme et du libre échange. L'Europe doit aussi protéger ses producteurs et si on veut arriver, encore une fois, à développer une industrie, à protéger nos salariés, à faire un commerce international régulé et loyal, nous devons avoir des instruments de défense commerciale. Il ne faut pas simplement une politique commerciale de libre échange celle là, nous la combattons il faut une stratégie, il faut une diplomatie commerciale qui nous permette de nous défendre et qui permette de donner à l'Union européenne une légitimité vis à vis de nos concitoyens. Ce n'est pas du tout ce que vous avez fait aujourd'hui, Monsieur le Ministre.